hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um opinberan stuðning við tæknirannsóknir nýsköpun og atvinnuþróun um nefndarálit þetta vísa ég til þingskjals ellefu hundruð og nítján nefndin fékk til sín fjölmarga gesti eins og rakið er á umræddu þingskjali í frumvarpi þessu er lagt til að þrjár stofnanir verði sameinaðar í eina nýsköpunarmiðstöð íslands og er þeirri miðstöð að taka við hlutverki byggðastofnunar iðntæknistofnunar og rannsóknastofnunar byggingariðnaðarins og leggja höfuðáherslu á nýsköpun og atvinnuþróun á

eftir að nefndin hafði farið vel yfir þetta mál og fengið til sín fjölmarga gesti og skriflegar umsagnir eins og rakið er hér í þingskjali ellefu hundruð og nítján þá var það niðurstaða nefndarinnar að leggja til breytingar á frumvarpinu og breytingarnar eru einkum fólgnar í því að í stað þess að leggja til að þrjár stofnanir verði sameinaðar það er byggðastofnun rannsóknastofnun byggingariðnaðarins og iðntæknistofnun þá leggur nefndin til að það verði rannsóknastofnun byggingariðnaðarins og iðntæknistofnun þær tvær stofnanir sem vinna hlið við hlið uppi á keldnaholti að þær verði sameinaðar en byggðastofnun verði haldið utan við þessa sameiningu fyrir því eru raktar ástæður sem er um getið hér og raktar á þingskjali ellefu hundruð og nítján jafnframt minnir nefndin á að hlutverk byggðastofnunar er mikilvægt og það er mikilvægt að taka starfsemi byggðastofnunar til gaumgæfilegrar athugunar og ekki síst með það í huga að efla starfsemi byggðastofnunar þetta var svona sameiginleg niðurstaða iðnaðarnefndar háttvirtur og undir þetta rita auk þess sem hér stendur sigríður a þórðardóttir og aðrir háttvirtur þingmaður kjartan ólafsson helgi hjörvar jóhann ársælsson katrín júlíusdóttir sigurður kári kristjánsson sem að vísu hefur fyrirvara gunnar örlygsson og kristinn h gunnarsson sem einnig hefur fyrirvara en steingrímur jóhann sigfússon sat fundi nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi og ritar undir þetta álit en þó einnig með fyrirvara eins og ýmsir aðrir